Monsieur le Président, tout d'abord un très grand merci à Mme Meissner, notre rapporteure, pour son excellent rapport et surtout son excellente collaboration avec l'intergroupe Mers et zones côtières que je préside et qui a pu faire adopter par son intermédiaire des amendements sur des sujets qui étaient chers à ses membres.

Une directive cadre existe déjà mais d'autres instruments sont appelés à être renforcés, notamment sur la gestion intégrée des zones côtières et l'aménagement spatial maritime. Il faut mettre à profit les trois années qui viennent pour bâtir une vraie politique communautaire en la matière qui fasse sauter cette frontière artificielle qui existe entre les instruments de la terre et ceux de la mer, sinon nos concitoyens ne comprendront pas. Nous attendons donc beaucoup de Mme Damanaki sur ce point. La croissance bleue, c'est le deuxième point. Nous y sommes tous très attachés et nous attendons de l'étude lancée par la DG MARE, une clarification des sources d'activité et d'emploi que nous pouvons attendre. J'attire votre attention sur le projet lancé par les régions maritimes baptisé Vasco de Gama